Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. In, ja, želim, da v skladu s poslovnikom minister poda na naslednji seji ustni odgovor. Torej, spoštovani minister, ministrica, kolegice, kolegi. Name se je pred kratkim obrnila družina iz Ankarana, čigar letina hči Ana že od tretjega leta dalje živi in se dnevno spopada z sladkorno boleznijo tipa ena. Gre za res zahtevno bolezen, ki je lahko potencialno sedaj tudi usodna, v kolikor ni ustrezno zdravljena, zdraviti pa se mora celo življenje. Naj dodam, da gre za bolezen, ki v zadnjem času, žal, prizadene vedno več otrok. Zadeva družine z Ankarana in drugi aktivisti, ki so vsakodnevno vpeti v življenje sladkorno boleznijo tipa ena, opozarjajo, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije pri kritju stroškov pripomočkov, ki so bolniku nujno potrebni za nadzorovanje te hude bolezni, nedopustno diskriminira na podlagi premoženjskega stanja oziroma starosti, zaradi česar so pripravili ustrezno peticijo in naslovili na na institucije. Tudi sama sem podpisnica te peticije, ker mislim, da absolutno upravičena. Namreč, vsi sladkorni bolniki tipa ena morajo za spremljanje svojega stanja štiriindvajset ur dnevno vsak dan v letu imeti pri sebi inzulinsko črpalko in senzor, ki meri in spremlja vsebnost inzulina v telesu. Bolnik pa je do nove črpalke upravičen zgolj vsake štiri leta in še to ob doplačilu tisoč evrov. Na razpolago pa ima zgolj do štirideset senzorjev letno, ki pa, mimogrede, ne zadoščajo, saj zadoščajo en senzor na en teden, kar pomeni štirideset senzorjev zadošča za devet mesecev, torej morajo starši tudi tu doplačevati. In, poleg tega, niso upravičeni do najsodobnejših pripomočkov, torej do najsodobnejše črpalke, temveč so na razpolago zgolj tiste slabše kakovosti. Torej, menim, da bi Ana, in ostali bolniki morali imeti pravico do absolutno najnovejše črpalke brez nikakršnega doplačila, in me žalosti, da zavod vztrajno zavrača pobude diabetologov za financiranje najnovejših črpalk in potrebnega števila senzorjev, kar je vsekakor v nasprotju z drugim členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na kar opozarjajo tudi podpisniki peticije kakor celotna stroka. Pobudniki upravičeno da zavračanje financiranja teh pripomočkov z argumentacijo, da je pacient vzel nadstandardni pripomoček in bo za tem doplačeval storitev ves čas in to v poziciji, ko najsodobnejšim pripomočkom ni priznana cena, ki jo dosegajo drugje v Evropski uniji, lahko pomeni ogrožanje zdravja teh pacientov. Vsem pacientom bi moral zavod omogočiti tehnološko najnaprednejše pripomočke za nadzorovanje te zahtevne in potencialno usodne bolezni. Na koncu koncev bi na koncu tudi stroški, ki se zgodijo zaradi zdravljenja, bolezni lahko se znižali in bi šlo za preusmeritev denarja iz kurative v preventivo. Zato spoštovanega ministra sprašujem, ali se strinja, da bi morali imeti vsi bolniki, ki trpijo za sladkorno boleznijo tipa ena, pravico do brezplačnih tehnološko najnaprednejših pripomočkov in kaj bo storil, da se ...